Señora Presidenta, ¿sería bueno que no hubiera flujo transatlántico de datos?

Pero debe exigir que ese tráfico, ese flujo, esté regulado por el Derecho y, por tanto, la Comisión ha hecho su trabajo intentando acordar y negociar nada menos que con los Estados Unidos un escudo de privacidad, un que no cae del cielo, porque obedece a una sentencia contundente del Tribunal de Justicia, que anuló precisamente el acuerdo de puerto seguro a partir de la demanda interpuesta en el caso Schrems. Pero las dudas persisten, y es muy importante que mantengamos la guardia muy alta para asegurar la adecuación de este nuevo acuerdo de privacidad, de escudo de privacidad privacy shield— con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y aquí cobra enorme importancia la cláusula de revisión anual para que la Comisión vigile el cumplimiento exacto de las garantías de limitación y supervisión ofrecidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para asegurar los derechos fundamentales de la Unión Europea, y, en caso de incumplimiento, actúe antes de que tengamos que asistir a una nueva sentencia